Señor presidente, las medidas anunciadas por el señor Trump, como el veto a personas musulmanas, la construcción del muro con México o sus declaraciones sobre la tortura chocan frontalmente con los derechos humanos y es importante dar una respuesta contundente, pero sin hipocresías. Nos alegramos de que hoy alcen la voz contra Trump quienes guardaron silencio cuando Obama deportó a casi tres millones de personas, quienes no dijeron nada ante las torturas en Guantánamo o quienes parecen no saber que el muro lo empezó a construir el señor Bill Clinton. Ahora la situación con Trump es mucho peor, pero quizá no hubiéramos llegado hasta aquí si no se hubiera callado entonces. Y hay también quien intenta aprovechar las brutalidades de Trump para esconder sus vergüenzas, como el señor Rajoy, diciendo que no está a favor ni de vetos ni de fronteras. No le estaría nada mal al señor Rajoy darse una vuelta por Ceuta y por Melilla.